Signor Presidente, onorevoli colleghi, sicuramente il rafforzamento della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, l'accrescimento della fiducia delle imprese e dei cittadini nei confronti delle istituzioni, passa anche attraverso l'efficacia delle indagini e dell'azione penale per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. La creazione di una procura europea che indaghi e persegua gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea rappresenta un passo in avanti verso la cooperazione degli Stati membri in materia di giustizia penale. In particolare, auspico che la Commissione, tenendo conto degli orientamenti espressi da questa relazione, riveda i metodi, i rimedi giurisdizionali per la determinazione del foro competente per le misure investigative, per l'ammissibilità delle prove nonché per la chiusura delle indagini.